Señor Presidente, la petición ha sido expresada por su Señoría en términos muy claros pedimos que se modifique el orden del día, que se abra un debate sobre Venezuela y que haya una propuesta de Resolución para que sea resuelta en el Pleno de Estrasburgo próximo.

En diciembre ya esta Cámara aprobó una Resolución, con amplísimo apoyo, sobre la situación de Venezuela, pero no han pasado ni tres meses y la situación no solo no ha mejorado, sino que en todos los medios de comunicación del mundo se ve claramente que hay una situación excepcional nuevos encarcelamientos, persecución política de la oposición y un riesgo creíble de involución, de forma que nuestra petición está más que justificada.